ful dobro, kako temo pa je imela mama? Barvno ali ... Ful zanimiva kombinacije, ne. Modra in oranžna dobro, da bi bila, ne vem, modra pa bela. Ne vem, smešno, ampak okej, je pa luštno izpadlo. Delali, zanimivo. Čakaj, pa ko sta sestavljali, album s slikami, to sta pač potem si pomagali ne vem z babicami pa to ali od kod sta slike dobili? Dejansko ful lepa. to sem mislila vprašati, za Martino, kaj zdaj se je odločila, kam bo šla naprej študirat? Dobro, torej je bilo moje svetovanje kaj v pomoč ali nič? Ja, saj je bila dejansko, že v bistvu od prvega pogovora tako zelo na sociologijo, tako se mi zdi, da niti ni bila tako odprta do drugih, a saj to je verjetno pogojeno pol s tem, da dejansko pač ima to znanje iz šole, ostalo pa pač tako jim nič ne predstavijo, ne, tako da. Mogoče lahko tudi prek po pač pokaže ali pa predstavi tudi, kje se potem lahko sociologi zaposlijo, na primer, kaj on razmišlja, kje bi se zaposlil, ker ji bo to po mojem dosti bliže, kot pa če prebere na spletu. Pa si mislijo, kaj sociologi pa se lahko zaposlijo tam, tam, tam, pa mogoče je on predstavi s svojega vidika, kje on razmišlja, da bi se zaposlil, kaj bi delal, kake so opcije, ki so mu bile predstavljene na faksu. Ja, saj dejansko, ko sva se midve pogovarjali, to, kar je ona dejansko rekla, kar bi delala, pač skoraj njena služba, torej pomoč brezdomcem, nasploh pomoč ljudem, si je bilo bolj skladno opisom poklica socialnega delavca kot pa sociologa. Pač sociologi so samo tako, kot si rekla, bolj analitično usmerjeni, bolj se usmerjajo na družbene probleme kot tako, ne pa kot potem dejansko praktično delo in delo pač na teh problemih. Tako v situaciji, tako da, ne vem, no, ampak realno pa, tudi če se odloči zdaj za sociologijo, lahko še vedno sčasoma, če ji, ne vem, v prvem letniku ne bo všeč sociologija, pač spremeni smer študija pa potem v nima absolventa v na prvi stopnji. Kaj pa glede na to, da je ful tako, da je zelo usmerjena k umetnosti pa da jo zanima risanje pa to, ne bi šla potem kaj v to smer, mogoče umetnost? No, ampak to, kar, vse to, kar si zdaj govorila, so dejansko realni strahovi, zaradi tega, ker pač dejansko za štirideset let je en profesor zaposlen in na srednji šoli in na faksu, dejansko jih je dovolj, že itak je težko dobiti zaposlitev nasploh kot učitelj, Tako da to je ena stvar mogoče, druga stvar pa tako umetnost, težko se je res preživljati, sploh v Sloveniji, z umetnostjo. Zdaj mogoče, če bi šla kam ven v tujino, bi bilo verjetno boljše, ampak ne vem, tu v Sloveniji je pa res težko, tako se, pol pa se mi še tako zdi, tako po eni strani ti profesorji, likovne umetnosti, glasbe, da jih dostikrat tudi ne učenci v srednjih šolah jemljejo resno ali pa v osnovnih šolah. Se mi zdi, da jih dosti bolj resno jemljejo mogoče nekoga z matematiko ali pa slovenščino, sploh ko se spomnim, ne vem, likovne vzgoje v srednji šoli ali pa v osnovni šoli, so bili zelo, ne vem, sošolci so imeli čisto drugačen način, pač ni bilo sploh spoštovanja tukaj zaradi tega, ker tudi niso dojemali tega kot nekaj konkretnega, tako kot je matematika, kar pač se učiš, ampak so to bolj vzeli kot eno zabavo in so izkoristili v bistvu to, da mogoče je tukaj tudi prisoten en tak strah, da bo mogoče, ne vem, tudi to, kar bi delala, da je ne bi izpopolnjevalo zaradi tega, ker se mogoče ne bi čutila dovolj spoštovano ali pa ne vem, da bi ji dali učenci občutek, da ni dovolj kompetentna. Verjetno to, da mogoče upravičen razlog, ja. Ne, saj to, da drugače ful dobro dejansko razmišljanje, ampak problem v srednji šoli je, da imajo tudi v pri pri likovni en program, ki se ga morajo držati, tako da v bistvu bi bilo težko se potem, da pridejo učenci pa jim ti rečeš: "Zdaj pa se ti prosto izražaj." To je potem v kakih krožkih, sploh pa se mi zdi, da pač v naših srednjih šolah ne glede na to, ali je gimnazija ali je pač poklicna, niso dovolj zreli, niso, ne vem, vseeno niso tako zreli pa tako napredovali, da bi lahko pač potem oni to dojeli kot neko to prosto aktivnost oziroma neki čas, ki jim ga profesor da, zato da se oni lahko sprostijo. Še vedno je to za njih pouk in bi po mojem še vedno oni to gledali kot nekaj, kje morajo biti in je grozno in veš, kako so pač, ne. Tako da je, drugače pa se mi je porajala ena ful dobra ideja. Mogoče pa bi lahko šla v grafično oblikovanje, ki je zdaj ful popularno. Pa mogoče iz hobija še kaj zasluži. Pa še vedno ostane to kot njen hobi, ampak mogoče kaj zasluži poleg. Ne vem, si ustvari kako Instagram stran, kaj objavlja, gre malo bolj resno v to, pa še vedno je zabava, ampak dobi kaj iz tega. No, mogoče pa ti vskočiš tukaj kot bodoča psihologinja in probaš kako, pač delata na opolnomočenju ne, ne. Ne vem, ali pa za kako dvig samozavesti pa malo še ti brusiš svoje talente, ne talente, ampak pač znanja, ki si jih osvojila. Tako da to bi bila tudi ena taka ideja . v bistvu, zdaj se ne morem nič kaj spomniti, glede opolnomočenja, sem pa prej razmišljala za nazaj, kaj bi lahko ti mogoče pomagala njej tukaj, da mogoče poiščeta neko tako ne glih zaposlitev, ampak da oglašujeta kot nekoga, ki bi mogoče risal kake logotipe ali pa, ne vem, za kaka podjetja, kjer v bistvu ona dobi iz podjetja nalogo točno, kaj pač je potrebno narisati, in se mi zdi, da bo na tak način, kjer bodo oni pričakovali že nekaj, ne bo toliko sramu prisotnega ali pa toliko nesamozavesti, zaradi tega, ker tisto ne bo njena ideja na papirju, ampak bo v bistvu samo interpretacija neke druge ideje. Da mogoče bo manj, seveda pač valjda verjetno bo prisoten sram, če je že zdaj, ne, ali pa mogoče ta strah, če jim bo sploh ustrezala, ampak mogoče na kakšen tak način. Ali pa mogoče, da je pač ti prideš z idejo: "Glej, jaz pa bi imela mogoče v sobi pač, ne vem, zdaj eno veliko sliko tega in tega, kaj če bi mi ti to narisala, ali pa dajva skupaj." Veš, pa jo potem tekom celotnega tega procesa, ne vem, pohvališ: ful dobro to je točno to, kar sem hotela, bla, bla, bla, ne." Mislim, mogoče pa glej, sčasoma. Pa bo. Ka pa tisto, ko se je danes zgodilo. Danes sem bila v glavnem zavodu, to, kar si tudi bila zadnjič, in sem šla na sprehod z eno uporabnico. bomo ji dali ime Anica. In z drugo in z drugo uporabnico, tej pa bomo dali ime Metka. Torej z Metko in Anico, v glavnem, vzamem jaz ti dve uporabnici, gremo na sprehod, ta, čisto obično pač se sprehodiš po zavodu. Mislim onidve se zapeljeta na vozičkih. V bistvu sem bila z obema skupaj, obedve sta bile pred zavodom in sem rekla, če gremo kar skupaj pač. Pa povabila sem ju in valjda obe sta bile za, sploh Anica, zaradi tega ker ima Anica občasno rahle težave, v smislu, danes je izrazila zelo veliko nezadovoljstvo z zavodom, ker se pač nič ne dogaja. Vedno je žalostna, da pač njen dan izgleda tako, se zbudi, spije kavo in pol sedi pred tem zavodom pred vhodom, isto Metka, ampak Metka se ne tako pritožuje, Anica se ful bolj, ne. In danes je bilo tako sem dobila en občutek, da malo izsiljuje, ker tudi na primer, ko govori, in je pol tako meni je tako hudo, mene tako to boli, mene to res, pač razočarana je in pol je v smislu, kot da se bo začela jokati, ampak ni solz, to je samo tisto nabiranje, veš in stiskanje prav tisto stisne oči, če bo kaj prišlo pa mežika. Ne pa niti ena solza ven priteče, pol pa te še tako pogleda ko mali otrok, kaj zdaj si kupila to ali nisi kupila to ali kaj, ne. medtem ko pa se mi tudi zdi tako malo do Metke nesramno, zaradi tega ker Anica vseeno lahko gre ven iz zavoda, ona gre domov, ona je čez vikende doma, ona ne vem čez teden kdaj doma. Metka, ona je skoz noter, ona nima kam za iti, ker nima staršev, nima nikogar, da bi lahko prišel po njo in bi lahko pač jo kdaj domov vzel pa jo, ne vem, zamotil s katerimi drugimi aktivnostmi. Ampak Metka se nikoli ne pritožuje, Anica pa v eno. Tako da , ne vem, zdaj pa pač moje vprašanje tukaj je, ne, glede na to, da je potem je v bistvu Anica začela zdaj že malo izsiljevati s temi sprehodi. Jaz pridem tja, pač rečem: "Ja, jutri pa ne vem, če bom prišla na sprehod, bom prišla, ne vem, v četrtek ali pa petek." In pol ona začne s tem svojim izsiljevanjem, bomo rekli, ko se hoče jokati, pa govori, kako je grozno pa hudo, pač, kaj naj jaz potem v tem trenutku naredim? No, samo to je res, kar si rekla, dejansko bo treba postaviti neke meje, čeprav čeprav se mi zdi, da je tako težko postaviti meje nekomu, ki ga ti vidiš zdaj, ne vem, tri tri tedne sem jo videla, in zdaj se mi zdi tako težko, da bi postavljala kar neke meje, čeprav pač bi bilo potrebno, tako kot si rekla, ker zdaj že pač izsiljuje. Je pa, to mi je bilo ful všeč, ko si predlagala, da mogoče, da jo res direkt vprašam, če se ji zdi fer, da mogoče, če grem z njo trikrat pa na primer z Mirkotom pa grem ničkrat, zaradi tega ker je v bistvu ta čas, ki bi ji lahko šla z Mirkotom na sprehod, bil porabljen za njo. Pa sem tu se jaz potem vprašam, ali je ona potem sposobna sploh, se postaviti v kožo drugega pa razmišljati z vidika drugega oziroma pač se mi zdi, da gleda res samo iz svojega vidika kot en otrok. Ker pač nima teh kapacitet, da bi, da bi se lahko vživela v koga drugega. Lahko tudi, da pač ona samo reče: "Ja, razumem," toliko da pač se to zaključi tvoja pridiga, pol pa je to v bistvu sploh razumela ni, ampak samo pač nadaljuje s svojim, kako je uboga bla, bla, bla . V najslabšem primeru ne bo hotela več iti z mano na sprehod, ampak dobro, uporabnikov še je mali milijon, tako da se pač čisto strinjam ja, da bo treba postaviti neko mejo, zaradi tega ker, tudi če bom prostovoljka, tako kot ti, verjetno ne bova prihajali v zavod samo zato, da se bova družili z njo, ampak boš želel kdaj iti na primer z Mirkotom, ki bi pa to res rabil, tako da ga malo poslušaš pa da ti on lahko kaj pove v miru. Ali pa ne vem z milijon drugih je, tako da tu bi se res mogla postaviti neko meja realno. Saj to je dejansko ful dobro razmišljanje zaradi tega, ker ona mogoče res ima to veliko potrebo po pač, pozornosti pa ukvarjanju z njo, ampak po drugi strani jo imajo tudi drugi, tudi drugim je dolgčas, ne, tudi drugi si želijo družbe in zato pač se mi zdi, da tako, kot si rekla, da bi se zdaj samo z njo ukvarjali, je malo nerealno. Sploh pol, ko sem se pogovarjala s to psihologinjo, pa sem ji pač jaz sem ji na na začetku rekla, da bi bilo mogoče dobro, da, da bi njej priskrbeli njenega prostovoljca, ne, ki bi samo k njej hodil, ne, pa je tudi ona rekla, da to načeloma ne gre, ker mislim, kje pa boš našel osebo, to je pol že skoraj kot osebni spremljevalec, oziroma kako se temu reče, asistent, meni se zdi. Ko pol je res samo s to osebo, ne. Vprašanje tudi, ne vem, da se ne bi zgodilo, potem zdaj v primeru, da bi to bil neki moški, ne, da se ne bi potem zgodilo, tako kot se je že pri eni uporabnici, ko se je zaljubila v v njega. Pol pa je bila razočarana pa še tukaj je bil šok, pa so se še mogli s tem ukvarjati v bistvu, da je ona šla preko tega, že poleg vseh ostalih njenih težav, ne, tako da ne vem. To je tak dvorezni meč, se mi zdi, pri teh prostovoljcih in sploh pri Anici, ker rada izkorišča pa manipulira, ne, samo da je njej v prid. Saj to je dejansko res, ja, tako se mi zdi, da je malo posesivna do ljudi. Tudi danes, ko smo se pogovarjale, je to ful prišlo v ospredje, ko je govorila o psihologinji, ki hodi k njim, in ta psihologinja seveda pride k njim oziroma k njej enkrat na teden, ne more biti zdaj vsak dan z njo, ne. Tako tudi jaz pač in ti, midve ne bova prihajali v zavod vsak dan, ampak enkrat, dvakrat na teden. To pomeni, da vseeno pač, tudi če boš ti prišla enkrat, boš mogoče takrat šla z njo na sprehod, ni pa nujno. In isto je danes bilo, ko je začela govoriti o tej psihologinji v smislu, da ona nikoli pač si ne vzame časa oziroma si vzame tako malo čas za njih, ampak po drugi strani pa si ga ne more, če ima ona zadaj še ne vem šestnajst drugih uporabnikov, jih moraš v en teden strpati. Ne moreš samo eni osebi posvetiti štiri ure na teden ali pa pet ur na teden, že ta ena ura se včasih težko najde na primer, ne. Tako da malo je, ja, pa to vse do ključne osebe je tudi zelo posesivna. To je tudi bilo danes, ko je govorila, da si ključna oseba nikoli ne vzame časa za njo in da je nikoli ne posluša pa da ji je v petek že rekla, preden je šla domov, da bi v bistvu se s ključno osebe dobili. In je ona rekla, da pride ob dveh, in pol je prišla ob treh, ko so po njo prišli, ampak realno stanje je to, da pač te ključne osebe delajo tudi druge stvari in ne morejo pač skočiti, tako kot si ona izmisli. In potem je govorila v smislu, da si nikoli ne vzame ta ključna oseba časa za njo, in ne vem, kaj še dalje je govorila, pol pa je v isti sapi rekla, da gre danes z njo na pijačo v toto gostilno, ko si prej ti rekla. In si in se pol vprašaš, pa si res ne vzamejo časa za njih? Tako kot dejansko ona pravi, ne, tako da tukaj lahko, da je v ozadju tudi mogoče, da si ona malo to izmisli, toliko da bi dobila malo več pozornosti, ne. Pa dejansko jih posluša ključna oseba, mogoče ne zdaj štiri ure, jo pa posluša deset minut ali pa vpraša, ne vem: "Anica, kako si danes? Anica, kaj te pesti?" Pa potem dejansko komunicirata, ampak ona potem obrne, da ne, ne. Se strinjam, bova naslednjič nadaljevali.